Fluggastdaten sind keine Erfindung unserer Tage, sondern werden seit Beginn der kommerziellen Luftfahrt erhoben. Auch die Verwendung dieser Daten etwa zur Grenzkontrolle ist nicht neu. Gleichwohl zeigt sich hier ein Problem, das wir auch in anderen Bereichen immer wieder erleben In einer zunehmend mobilen Welt, in einer Welt mit modernen Informationstechnologien stehen heute Daten in ganz anderem Umfang zur Verfügung als noch vor 50 oder vor 30 Jahren. Auch deshalb wird der Datenschutz immer wichtiger. Wir haben mit diesem Abkommen vieles erreicht eine klare Definition des Verwendungszwecks, gute Standards für den Datenschutz und auch klare Regeln für die Rechtssicherheit und wirksame Rechtsbehelfe.

Die Daten werden nicht einfach abgezogen, sondern an Australien übermittelt. Aber wir haben nicht alle unsere Forderungen durchsetzen können. Ein wichtiger Kritikpunkt aus unserer Sicht sind die fünfeinhalb Jahre Speicherfrist. Hier hätten wir uns eine deutlich kürzere Frist gewünscht.

Und nach einer Ablehnung würden ja gleichwohl die Daten weiter fließen, aber dann ohne klare Regeln zum Umgang und zur Handhabung dieser Daten. Deshalb hoffe ich und gehe auch davon aus, dass dieses Abkommen trotz mancher Bedenken morgen eine Mehrheit bekommen wird. Mit Blick auf das noch ausstehende Abkommen mit den USA sage ich ganz deutlich Auch hier wollen wir ein Abkommen, aber 15 Jahre Speicherfrist sind eine deutlich längere Zeit. Es ist auch nicht wirklich nachzuvollziehen, warum wir hier nicht ebenfalls komplett auf das Push System umstellen können. Hier sollte noch nachgebessert werden. Wir wollen bei den Fluggastdaten einheitliche Standards bei allen Abkommen und keinen Flickenteppich, bei dem die Rechte unserer Bürger jeweils unterschiedlich gehandhabt werden.